Ja, hvala lepa. Saj sem vedel približno, kakšni bodo odgovori, ampak vseeno, ne. Naj še enkrat povem, da je ta cesta za nas strateškega pomena tam za nas. Kaj je v treh etapah? Razdeljena venda ta, prva etapa, ker in druga bi se naj gradila osemintrideset mesecev, veste, kaj to pomeni, ne. Prva etapa pa ima gradbeno dovoljenje. Desetkilometrska ravnina je tam in nn ne morem verjeti, da se enostavno ta gradnja ne more začeti, češ da ne bo izvoza na gradbišču, to so "štosi" za za narod, za mene, ne. glavnem, ta cesta je že sedemindevetdesetega bila umeščena v ta prostor. Se pravi, da to je dvaindvajset let. Pa se pravi par par nekaj let je moralo biti tudi, delalo se na tem, da se je to umestilo, se pravi, sama dokumentacija je trideset let, to se pravi, to je že malo vse skupaj predolgo, ne. Vi govorite, da Slovenija potrebuje skladen regionalni razvoj, ampak daleč od tega, mi tega skladnega, razvoja v Ormožu, pri Svetem Tomažu, Gorišnici, Markovci pa še, Središču ob Dravi ne občutimo. Tako da, tudi če se dotaknem, investitorjev, ni na račun tega. Žal jih ni, ker enostavno ne prihajajo, ker smo odrezani, smo v nekem začaranem žepu, in če še bo tako dolgo ta izgradnja trajala, jaz se bojim, da to ne bo nikakor se pravi, ne bo prišlo do nobenega razvojnega preboja. Mladi nam tudi odhajajo, investitorjev ni, familij ni, ni otrok, ni familij, se pravi, ni plač in tako dalje; to je celi ciklus, ki pomeni potem manj otrok v vrtcih, v šolah, gimnazijah in tako dalje, to je to nam je splošno znano. Tako da sem zelo, razočaran, da se to enostavno ne more pohiteti. Hvala lepa.